Signora Presidente, onorevoli colleghi, devo esprimere veramente la mia soddisfazione, perché qui abbiamo lavorato con i tempi necessari, ci siamo presi tutto il tempo di cui abbiamo avuto bisogno e siamo arrivati a un buon risultato. Credo che questo sia un esempio di come la pazienza porti buon consiglio e buoni risultati, perché noi qui abbiamo fatto una cosa importantissima abbiamo aperto il mercato unico a tante piccolissime medie e piccole imprese, che prima erano escluse dal mercato unico, come è stato detto organici, organominerali, biostimolanti, specialties eccetera, e lo abbiamo fatto con una grande attenzione all'ambiente, arrivando a porre dei limiti, soprattutto sul cadmio quanto è stato difficile che prima non c'era!

120. Io ringrazio tutti i colleghi per la passione e per l'impegno, anche Bas Eickhout, questa volta lo ringrazio, e credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Da italiana, permettetemi un pensiero particolare alle piccole e medie imprese italiane, che sono veramente un'eccellenza e che hanno precorso in qualche modo anche l'economia circolare prima che voi della Commissione ci pensaste.